al importante acuerdo que se podría implementar en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC que se va a celebrar en Kenia.